Voorzitter, mag ik nu even vragen wat we precies gaan doen met elkaar?

Dat vind ik wel even belangrijk om te weten.